Un héros pour les femmes congolaises qu'il répare et à qui il rend le goût de vivre et la dignité. Un père de substitution dans le fond pour toutes les victimes de crimes sexuels.

Il est victime aujourd'hui encore de menaces de mort, mais Denis Mukwege ne se terre pas, notre prix Sakharov ne se tait pas, non plus, il dit le vrai et en assume les risques, qui sont immenses, on le sait. Alors, notre obligation aujourd'hui, c'est d'arrêter l'incantation.

Certes, la Monusco est de retour, on peut dire que Panzi reste un refuge, mais pour combien de temps? On le sait, la protection des Nations unies est temporaire. Reste maintenant le travail de mémoire, reste la justice.